Monsieur le Président, en matière d'antiterrorisme, il y a trois écueils de base à éviter.

Le phénomène des combattants européens dans les mouvements djihadistes a toujours existé.

Toutefois, la mise en œuvre principale de ces mesures incombe aux États membres parce que les piliers en matière de sécurité intérieure c'est à dire le renseignement, la police et la justice ce sont les États membres. Je ne crois pas du tout à l'efficacité d'une mutualisation européenne bureaucratique, hâtive et mal adaptée.

Je ne crois pas que ce soit la vocation d'Europol et je crois que les services de renseignement nationaux sont bien mieux équipés pour cela. Un dernier mot sur la responsabilité du Parlement européen. Le Parlement doit être plus actif et plus expert sur ces questions et ne pas se perdre dans des débats théologiques complètement vagues, fumeux et naïfs.